La prueba es que la Comisión Europea ha decidido no enviar observadores porque no se garantiza la seguridad.

Concreta claramente que, por lo que se refiere a Iraq es verdad que usted no quiere hablar del pasado, pero es obligado hablar del pasado nos encontramos ante un país devastado, con más de un millón de muertos y cuatro millones de desplazados por una guerra ilegítima, injusta y basada en mentiras.

Lo que sí había es un interés de las petroleras norteamericanas por hacerse con el control del crudo en Iraq.

Y esa realidad, lógicamente, no puede tener una continuidad en la presencia de las fuerzas de ocupación, que es lo que distorsiona todo. No me extraña que, en estos momentos, la decisión que se ha tomado de prohibir los partidos laicos pueda desembocar en una verdadera confrontación civil.

Le pediría que usted trabaje con celeridad para que se retiren cuanto antes las fuerzas de ocupación.